Monsieur le Président, la civilisation européenne est à l'origine de la proclamation des droits de l'homme, c'est un de ces titres de gloire dont nous pouvons être fiers. Mais pour protéger efficacement les droits de l'homme, encore faut il être capable de dégager de vraies priorités, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne.

Selon moi, les vraies priorités sont ailleurs. Il s'agit d'abord de la lutte contre le terrorisme islamiste.

Il s'agit ensuite de la lutte contre la grande pauvreté. Du fait de la crise économique, il y a de plus en plus de sans domicile fixe en Europe.

Mais pourquoi pactise t elle alors avec des États comme la Turquie ou le Qatar, dont l'attitude est équivoque à l'égard du groupe État islamique? En réalité, l'Union instrumentalise les droits de l'homme pour deux raisons d'abord, pour se donner un semblant de respectabilité et tenter de faire oublier qu'elle est avant tout au service des banques et des lobbies internationaux ensuite, pour justifier sa politique d'élargissement,

Mais les peuples européens sont en train de comprendre l'imposture.